Propunerea Comisiei Europene de a direcționa fondurile rămase încă nealocate în cadrul fondurilor structurale ale Uniunii Europene către susținerea IMM urilor și combaterea șomajului în rândul tinerilor este binevenită, cu atât mai mult cu cât criza economică a accentuat profund aceste probleme. Pentru a înregistra o creștere economică și a crea noi locuri de muncă este vital ca IMM urile să fie susținute, iar statele membre care nu au înregistrat o absorbție foarte mare a fondurilor europene să își poată, acolo unde este cazul, reprioritiza domeniile de alocare a banilor europeni. După cum știți, însă, nu suntem la prima măsură anticriză de acest gen. Având exemplul negativ al guvernului din țara mea, poate cel mai neperformant din Europa în privința absorbției fondurilor europene, putem spune că aceste ajutoare financiare nu au fost întotdeauna folosite conform așteptărilor noastre. Prin urmare, eficiența măsurilor anticriză depinde în mare măsură de capacitatea și disponibilitatea guvernelor naționale de a crea cadrul național necesar punerii în aplicare cu succes a acestor măsuri. Astfel, pentru a putea lua o decizie corectă, obiectivă, pe marginea propunerii pe care ați făcut o, avem nevoie de răspunsuri clare la toate întrebările pe care Comisia REGI vi le a adresat, dar și de câteva clarificări, cum ar fi modul în care va proceda Comisia Europeană pentru a sprijini și pentru a se asigura că și guvernele naționale care au demonstrat deja că nu aplică măsurile anticriză adoptate la nivel european vor reuși totuși să redistribuie rapid banii nealocați pentru proiecte specifice, destinate IMM urilor și creării locurilor de muncă. Încă un lucru care mi se pare foarte important ați pus accent pe o listă de 8 state în care șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat. Vreau să vă spun, domnule comisar, că, în România, această problemă este o problemă reală și vrem să știm, cetățenii români vor să știe dacă fondurile alocate României vor fi direcționate către alte state.